Madame le Présidente, les chrétiens sont sans doute l'un des groupes religieux les plus persécutés au monde. Au Moyen Orient, ils sont perçus par certains groupes extrémistes comme et je cite des cibles légitimes et l'objectif est leur départ pur et simple de cette région, région qui a vu naître le christianisme et dans laquelle leur présence historique est nécessaire à un certain équilibre. Les événements de la cathédrale de Bagdad ne sont que le point culminant d'une situation que nous avons observée passivement depuis bien trop longtemps. L'Union européenne, en tant qu'acteur global et partenaire commercial de nombreux pays de cette région, se doit d'exprimer fortement son indignation au vu de la situation. Les discriminations quelles qu'elles soient ne peuvent être tolérées. La démocratie ne sera victorieuse dans cette région que lorsque les droits humains les plus fondamentaux, comme la liberté religieuse, seront respectés.